Jaz imam zdaj abrahama počasi. Morala bom razmisliti o tem, kje bom ga praznovala, koga bom povabila. Veš, kako čas hitro mine? Kaj meniš ti? nisem jaz najbolj za to. Vsa praznovanja do zdaj sem imela vedno doma. Kaj, če bi pa tokrat imela izjemoma enkrat zunaj? Da ne bi rabila pripravljati, kuhati kupovati. Ti tako ne veš, kako breme je to. To si moraš najprej narediti spisek, potem moraš imeti, neki izbor hrane, potem moraš poskrbeti, poletje je, kdo ti bo to pekel, boš ti toliko spekel na, na, na ražnju? Saj je v redu, da ti želiš peči na roštilju, samo koliko te jaz poznam, nerad pečeš bučke, paprike in zelenjave. In to na takem pikniku, malo bolj svečanem, pa skoraj mora biti zraven, je premalo samo čevapčiči, pa premalo samo perutničke. Dobro, lahko še kaka kotlovina, ampak spet smo pri kotlu. Ne vem. res pa je, da ne rabiš toliko stvari za obleči. Doma si, počutiš se domače, v domačem okolju, si, kako dolgo si. Ne vem, ampak, jaz si tokrat res želim iti nekam ven, da bojo drugi kuhali, zakaj ne, zakaj ne bi enkrat to tudi doživela? Glej, zagotovo bo to zdaj zadnja taka okrogla, ko bom šla tako ven. Pol je tako vprašanje, kako bom, če mi še kaj bo za šestdeseti rojstni dan delati. Samo je pa res, da razmišljam, kje bi bila tista prava lokacija. Samo veš, v čem je problem? Kam ven? Ali bi to bil, ali bi bila to kaka gostilna, ali bi to bil kmečki turizem? Kam? No, ja, jaz ravno nisem za restavracijo. Veš, kaj? Glej, jaz sem se rodila v kmečkem okolju in jaz sem za to, da imamo na kaki, ne vem, turistični kmetiji, na, na, tako, kjer bi lahko, šli tako tudi ven, videli, torej da bi bili v naravi. To. To mogoče je za mene tisto ta pravo. Veš, pol razmišljam. Mislim pa, da bi bilo celo zelo dobro, če bi, naredili tu malo ven. Izven Maribora. Kaj ti misliš? Ja, to imaš pa prav. Ne, ne, to mora biti tako, da v bistvu, ne vem, pred peto zagotovo ne. Saj veš, najprej pridejo ljudje, se malo ... Ja, veš, najprej, mora biti aperitivček, ko pridejo, ne. Potem je po tistem aperitivčku, kakšna urica verjetno to vse skupaj traja, da se vsi zberemo, pol pa se že začne. No, zdaj če je to pet, pol šest, šest. Ob šestih je malo pozno, ne? Ja, to je res. Pa kaj misliš, kako te stane to za eno osebo, en tak obrok? Ja, tako, ko gledam, da ostali nekje približno kosila pridejo okrog dvanajst evrov na osebo. Jaz mislim, da bi za tako ceno že lahko dobila. Ja, samo veš, treba je pogledati, koliko oseb bo, ne. Koga bom vse povabila? Veš, da res razmišljam, da ne vem. Razmišljam. Vem, da si želi, na moj abraham priti moja frizerka. Po drugi strani nas že trideset let frizira, ni moja tista najbolj ožja družinska članica, niti ni taka prijateljica, je pa dobra znanka. Pa res razmišljam, mogoče pa, kaj jo ne poznam dobro, nas pozna, kako se bo pa ona počutila? Ja, pol bi morala še njenega moža povabiti, ne? Ona je mlajša, ona še nima abrahama, ne, tako da jaz še ... Ja, veš kaj, bila sem pa na njeno štiridesetko povabljena, to pa drži, Samo ona je imela samo ženske, nobenih moških, samo prijateljice, tudi eno tako dobro, praznovanje, pri njej, skoraj pri njej doma, ker je, iz Jerenine in je tam na enem kmečkem turizmu. Vidiš, to bi bila ena taka dobra ideja. Kmečki turizem s, s tistim pravimi kmečkimi jedmi, koliko je tega. Veš, kaj me pa najbolj skrbi? Ja, to imaš prav. Veš, kaj še? samo, če se tako, če tako razmislim, bi zraven, te večerje, po večerji, ni to včasih bilo tako, da si še potem ob polnoči ali pa tu nekje, lahko kislo juho naročil? Ja. Mogoče narezek, ja, narezek, ja. Ne, veš kaj? Tako razmišljam. Tako ali tako je tega mesa v sami večerji kar precej. Zakaj bi zdaj morale še enkrat biti klobase in to? Ne vem, meni osebno bi juha bolj odgovarjala. Sicer pa to je še čas. Samo toliko, da veva, kaj pravzaprav, v katero smer razmišljati, ne. veš, prej si me prekinil. Veš, kaj me pa najbolj skrbi zdaj od vsega tega? Da delamo neke plane, v resnici pa, kaj bo s koronavirusom? Kakšne bodo omejitve? Tebi je zdaj to lahko, ti si cepljen na primer. Cepljena je babica, obe babici sta cepljeni. kdo je še cepljen? Lili je cepljena, Matjaž je cepljen. Veš kaj? Nekaj je pa kar takih, ko nas ni, ne? Meni ta trenutek, jaz se zdaj zaradi rojstnega dne res ne bi šla cepit, no. Nekako veš, da nisem naklonjena temu. Samo, ali lahko sploh je ena družba dvajsetih ljudi v istem prostoru? Saj ne moremo imeti zunaj na prostem, čeprav je poletje. Vseeno mora, nikoli ne veš. Ti veš, da sem jaz praznovala trideseti in štirideseti rojstni dan doma. In v obeh primerih je bil, je bila nevihta. Se spomniš tega? Ja, to je pa zdaj kar tako, ni tak mali zalogaj, ne. Malo je to lažje, ko ni bilo teh čudnih časov. Zdaj, ne vem, kaj naj. V vabilo not napišem, prosim, morate biti, upoštevajte ukrepe NIJZ? Naj napišem, "Ali ste testirani ali ste cepljeni, ne prihajajte na zabavo." Kaj takega. Ja, imaš prav. Veš, kaj sem zdaj razmišljala? V drugi polovici julija bi naj bili, obljubljajo nam, ne, te bone za koristiti, država nam bo spet dala nekaj bonov. Kaj misliš, da bi ta bom lahko jaz unovčila na tem kmečkem turizmu ali pa v gostilni, kje bom pač imela? Ampak, mislim, da bo to sto evrov, ne? Zdaj pa mojih sto evrov, pa tvojih boš mi ti podaril bon? Ja, no, veš, kaj? Sto evrov, pa sto evrov je dvesto evrov. To pa je nekaj, ne? Vseeno. Vsak mi naj bom prinese, ne? Ja, samo veš, kaj. To ne bo toliko, zdaj da bi vsak prišel pa prinesel bon. Ja, to bi se splačalo, ja, potem bi lahko kar nekaj, en teden bi lahko tam jedli. Mogoče bi lahko tam tudi prespali. Mogoče pa bi še kako prenočišče tam nudili. Ne vem. Pa saj veš, da se jaz tudi hecam. Pa ne, tako mojih, moj bon pa bom izkoristila. Ti pa le tvojega koristi za tvoj, dobro, abraham ravno ne, ker ti imaš plus deset, ne. za tvoj rojstni dan. Veš, kaj, samo zdaj tako, ne. Čas je potem, da začnem razmišljati tudi o tem, ali bom poslala kaka vabila ali jih bom dala delati ali bom jih kar samo poklicala pa povedala. Kaj misliš? Ja, imaš prav, ja. Bo treba razmisliti. Ampak kaj pa dobro, okej, ampak načeloma zdaj ni važno, ali jih povabiva, ali jih povabim deset ali jih povabim trideset. Ali bi sploh naredila vabila? Veš, meni so sicer všeč taka vabila, da, da jih daš lepo natisniti, da so taka osebna in da to vabilo prejme tudi vsak gost. Tako se mi zdi lepo. Je pa res, da je to povezano s stroški. Tako vabilo sigurno pride, ne vem, evro, dva evra. Ne vem, tu se malo, ne. Ali je preprosto dovolj, da pokličeš pa rečeš: "Ja, jaz bom takrat praznovala, pridite." Tako se mi zdi bolj lepo, ne, če enkrat dobiš tako eno pisno povabilo, lepo v kuverti, mogoče z enim motivom pa potem nekako to je malo lažje, boljše, lepše, ne. Pol pa so tu še darilca. saj veš, da sva bila na, že na nekaj abrahamih ali pa na nekaj praznovanjih. Mene so vedno tako presenetila ta darilca, ki čakajo vsakega gosta. Se spomniš, ko je Lili praznovala abrahama, je na mizi, mislim, da moške čakal sivkin med, ženske pa, sivkin liker, in to je ona sama naredila in je bilo zelo lepo, meni je bilo to zelo všeč. In vsak gost si je odnesel to domov. Ne vem, tudi to, ne. Vse to je povezano z nekimi stroški. Dobro, zdaj, kar se tiče glasbe, najbrž, predvidevam, da mi ne bomo imeli teh težav, ne. Saj boš ti nekaj zaigral? Bolj te poslušam, bolj slišim tvoje besede. Na vsak način ti navijaš za to, da bi imeli zabavo doma. Ja, saj imaš, prav po eni strani, ampak jaz sem se tako odločila, da bi jaz ne kuhala. Tako kot sem ti v začetku povedala. Vem, da boš ti spekel, doma, pa mogoče še en dan prej kaj. Ampak sigurno moraš tri, štiri vrste solat, prilog. kje je še pecivo, dobro, torto naročiš, ne, torte sam ne pečeš. In to se mi zdi toliko dela. Pol je treba tudi doma okrasiti malo. Saj ne moreš kar tako, če že imaš doma, ne. nekaj malega. Prilagoditi, niti nimamo toliko miz, si je treba sposoditi. pribor več, več pribora, več, posode. ne vem, kaj bomo iz tistih plastičnih kozarcev doma pili? Mislim, to je za piknik, ne vem pa, je to, če je ravno za taki jubilej. bolj sama sebe poslušam pa razmišljam, res se bolj nagibam k temu, da gremo ven in bomo enkrat, bojo drugi nas stregli. Zakaj bi mogli mi vedno sami vse streči pa pomagati pa delati pa to? Ja, mislim, da bo kar tako držalo in da bomo kar tako naredili. je pa problem malo, imaš prav, to je poletje, malo ljudje so tudi na dopustih. Kdaj je zdaj tisto, ko niso, ne. Kdaj je to najbolj primeren čas, da naredimo? sicer pa je tako vedno tako. Nikoli ni za vse prav in mogoče v vsakem primeru, tudi če narediš konec julija, v začetku avgusta, vedno se lahko zgodi, da kdo manjka. Tako da jaz se na to kaj dosti ne bi ozirala, razen na te naše domače pa to, res, da preverimo, kdaj kdo gre kam. Potem pa mi to, nekako, se uskladimo pri tem datumu, ne. To pomeni zdaj, imeli bomo zunaj, poklicati moram, rezervirati, vabila bomo dali delati. Ja, kaj pa bi kot darila? Kaj, kaj bi kot darilo? Ne vem. Jaz zdaj, meda pa likerja pa takih zadev ne bom delala. Jaz bi bila bolj praktična nekaj, ne vem. Imaš ti kako idejo? Ja, imaš prav. Kaj pa, sam program pa to? Bi kaj kake točke naredila ali kako, je to kak protokol, kaj? Najprej moraš, odpreti zabavo, ne? Najbrž. Pa veš, to je tako. Ti to tako razmišljaš, ne, ženske smo drugačne, ženske razmišljamo več stvari hkrati. Jaz moram imeti že cel osnutek v glavi, preden se odločim, kje bom imela. To pomeni, moram vedeti, približno koliko ljudi, kje bom imela, kako bo to izgledalo, ali bom imela rože, katere vrste rož bom imela, kako bom imela okrašeno. To je vse, veš, to je vse, treba razmisliti. Ja, saj jaz bi pa imela na travniku, veš. Veš, kako bi to bilo lepo? Imeti na travniku, pa tiste bale, pa bi bili, te bale bi bile pokrite z, ne vem, nečim že, kar drugače bi te pikalo, ne, v ta zadnjo. In potem bi lepo imela v takem domačem, prijetnem, kmečkem stilu. Kak sosed tam bi mogoče kosil in bi bil tisti, pravi, pristen vonj po košnji. potem, mogoče bi bile tam kravice blizu, ki bi pač se oglašale, malo zamukale, njih tudi mogoče malo vonjaš vse te vonjave kmečke. To bi bilo zanimivo, to bi bila prava kmečka idila glej, evo, ne. Je pa res, letos je suša, v vsa trava je požgana. Ne vem, tako z ko je vroče, je hudo vroče. in nepredvidljivo vreme je in iz izkušenj to zdaj pa lahko zaključiva, ker to pa zdaj res izkušnje so mi pokazale, da je nevihta poleti rada prisotna, tako da mi moramo imeti, da je pokrito. Drugače pa ja, to bi bilo lepo. pa lučke, veš, tiste take žarnice, pa vse tako povezano, pa kako drevje, Tako smo že bili na eni zabavi, se spomniš? Mislim, da je imela Barbara, trideset. ja, ja, ja, komarji so bili. Ko smo si vsi zraven vzeli. Pa veš, kaj je bilo tam, v redu? Da smo bili, oblečeni v kavbojce oziroma v kavbojskem stilu. Ja, saj veš, saj že pri nas, ne. ti pa jaz, naša družina smo štirje, ne. Pa potem imaš tu še zraven, od Taje dečka, pa potem je to že pet pa našo babico pa drugo babico pa mojo sestro pa njeno družino, pa nas je to deset tako, en, dva, tri. Potem pa računaj, brez, Lili in njene družine to ne more biti zabave. je to spet dodatnih, štiri, pet, tri, dva, štiri osebe. Sestra od Matjaža. Veš kaj? Saj jih kar nanese, veš. Tam jih je pet, tu jih je, so štirje, potem so vsi, seveda, pa Rene pa njegova družina, Pa veš kaj? Tako na hitro zdaj, res na hitro sem jih preštela petindvajset. Takoj. Ja, ja, seveda, pa še koga zraven. Ja, pa če sem rekla prej mojo frizerko. Ja, ja, jaz ti rečem, to je trideset ljudi po ta malem. To pa ni tako malo. Ja, kakorkoli, ja, je približno toliko. Ja, nič, ne bo, meni je zdaj najboljše, zdaj, ko se pogovarjava zdaj s tem cepljenjem pa s tem testiranjem, ne. Veš, da bom jaz mogla tudi iti na testiranje? Samo, kdaj naj grem? Tisto soboto? Ne. Kako dolgo ti velja ta testni, tisti, ki ga delaš? Kaj je to, štiriindvajset ur, oseminštirideset ur? To pomeni, da jaz lahko grem to v petek, če bomo mi praznovali v soboto ali pa nedeljo? Ja, nič, mislim, to pa še nisem doživela. V vseh svojih petdesetih letih, da bi mogla, preden grem na moj rojstni dan, na svoj rojstni dan, preden ga praznujem, mogla se testirati. Mislim, ta je pa res, kdo bi si to predstavljal dve leti nazaj? Nihče najbrž, ne. Pa kaj misliš, kaj bo s tem covidom zdaj pa s tem? Ali bo res prišel četrti val? nena mi govori zdaj o cepljenju. Ne. Ti si prej mislil najbrž, da si se pač štirinajst-, petnajstkrat testiral, ne cepil, ne? Ja, ja. Cepil, si rekel. Dobro, saj ni ... Samo, veš kaj? Jaz bom zadnji partizan, ki bom dejansko se cepila. samo to pa, to pa ni fajn. Veš kaj? To vse skupaj je zelo čudno, ne. Ne vem. Jaz sem bila vedno proti, bolj proti cepljenju, kar si mislim: če je človek zdrav pa ima neki zdrav imunski sistem, mu tudi ena taka viroza malo, malo bolj taka trda viroza tudi nič ne more. Samo, zdaj, ko gledam, na kak način, kam to vse vodi, ne, pa ko gledam te druge države, da bodo obvezno dale, da bodo morali ljudje plačevati. Saj tudi pri nas so to dali predlog, ne, da po petnajstem avgustu bi se naj, bi se naj torej tudi, plačalo. Ja, upam, da to, upam, da bo to, ne bo prišlo do tega četrtega vala in da je to samo, samo, da so to samo besede. Ja, se strinjam. S tem, da bi, prosila, da ti razmisliš o glasbenem vložku. To pomeni, kako bi lahko to speljali. Jaz ne bi imela rada zdaj neke žive glasbe, to niti slučajno, ampak rada pa bi, da bi se vrtele pesmi, vrtele pesmi moje mladosti, naše mladosti, torej pesmi, ki jih poznamo, da se lahko pleše, tako da ti, imaš to čez, ti lahko o tem razmišljaš. Jaz bom klicala, te, turistične kmetije pa gostilne. Potem pa, pa daj malo razmisli tudi o osnutku vabila. Jaz bom besedilo sestavila za vabilo, ti pa, prvo stran mogoče. Ali pa malo poglej na internet, kam bi lahko to, dali delati. Kje to v Mariboru pravzaprav sploh lahko naročiš. Pol pa bova videla naprej. Jaz bom pa naredila spisek in en seznam vseh oseb, katere mislim povabiti, potem pa moram razmisliti tudi o tem, kam bom dala, čeprav zdaj seveda boš rekel spet, da, o čem zdaj nekaj naprej razmišljam, ampak kaj bom okrasila. Prav spisek si bom naredila po alinejah. kako bom okrasila, kako bom, katere sladice, ali bom sama pekla ali bom dala tortico delati. Vse to, bom si jaz lepo napisala pa nama bo drugič, ko se bova o tem pogovarjala, lažje. Dobro. Okej.